Monsieur le Président, pourquoi faut il que la politique de développement de l'Union européenne change?

De nos jours, sept pauvres sur dix dans le monde ne vivent plus dans les pays les moins avancés ni dans les pays en développement, mais bien dans les pays émergents. La globalisation, il est vrai, crée des richesses considérables qui ne vont pas pour autant toutes aux plus démunis.

On sera neuf milliards dans vingt ans. Le taux de croissance économique d'un pays ne devient réel qu'à partir du moment où il dépasse le taux de natalité. Au cours du vingt et unième siècle, le poids de l'Union européenne dans le monde va diminuer constamment, ce que d'aucuns appellent le déclin stratégique, contrairement aux pays émergents qui, avec leur essor économique, sont déjà devenus des acteurs politiques décomplexés. Il n'en reste pas moins que l'Union européenne est de loin le premier acteur mondial en matière d'aide publique au développement.

La politique de développement de l'Union européenne sert la finalité la plus noble qui soit, promouvoir la dignité humaine en éradiquant la pauvreté, ni plus ni moins.

La politique de développement doit être au service des pauvres, sans arrière pensée et s'inscrire dans l'esprit du consensus européen de développement, tel que l'accord signé par le Conseil, la Commission et le Parlement le prévoient. Nous proposons que Lady Ashton appose également sa signature sous le document en question afin qu'il ne subsiste pas le moindre doute sur les intentions de tous les acteurs européens institutionnels en matière de développement.

C'est pourquoi nous appuyons la Commission européenne dans sa volonté de différencier son aide et de rayer de la liste des bénéficiaires les pays émergents, dont l'économie dégage des moyens sans cesse croissants.

Notre commission aimerait que cela se fasse dans le cadre d'un dialogue avec ces pays et au moyen d'un retrait progressif de l'Union européenne de l'assistance à ces derniers. Le commissaire Piebalgs se prononce en faveur d'une croissance inclusive dans les pays en développement. Nous appuyons cette approche. Précisons toutefois qu'il y a lieu de promouvoir une croissance dans les pays en développement, tout comme chez nous d'ailleurs, qui privilégie l'amélioration réelle du sort des plus pauvres. Il va falloir en tenir compte dans la programmation de l'aide. Il sera donc indispensable, de notre point de vue, d'allouer au moins 20 de l'aide de l'Union européenne aux services sociaux de base tels que définis par les Nations unies dans les objectifs du Millénaire pour le développement. La politique de l'Union européenne doit être cohérente. Cohérence veut dire amener les départements autres que celui du développement à renoncer à toute démarche susceptible de démolir, par leur action, ce qui a été construit dans la coopération au développement. Il faut que nos vingt sept États membres en soient conscients et agissent en ce sens, afin qu'à vingt huit, avec la Commission, le Service pour l'action extérieure, ils répondent à l'impératif de coordination tel que prévu par le traité de Lisbonne. Notre rapporteur estime que le dialogue entre les vingt huit est loin d'être satisfaisant, tant du point de vue de la participation ministérielle aux réunions du Conseil que du temps extrêmement limité qui lui est consacré. Aussi me semble t il indispensable de faire précéder nos prises de décision de l'organisation d'un consensus intellectuel autour des grandes questions politiques de nature stratégique qui conditionnent la politique de développement de l'Union européenne. En effet, une cellule de réflexion indépendante à l'échelle européenne apportant une vraie valeur ajoutée, une valeur ajoutée réelle par rapport aux organismes nationaux déjà existants, pourrait mieux nous guider dans la réponse aux grands défis du développement. Je vous fais grâce des positions très détaillées, que vous trouverez d'ailleurs dans la version écrite de mon rapport.

Afin d'y remédier, et c'est la raison de la question orale que j'ai ajoutée à ma demande d'élaboration de ce rapport, nous invitons le Parlement à se prononcer en faveur de notre proposition de faire de l'an 2015 l'Année européenne pour le développement.

Développement responsable parce que l'impératif de cohérence des politiques nous amène, nous aussi, au niveau de l'Union européenne, à repenser certaines méthodes.